Domnule președinte, doamna comisar, cred că anul 2016 este un an foarte important pentru politica spațială europeană.

Sper ca dumneavoastră să reușiți să modelați guvernanța acestor programe și să aduceți agențiile europene împreună cu Comisia și cu industria și, în același timp, aș vrea să vă fac o propunere.